Monsieur le Commissaire, la proposition du président Barroso a eu le mérite de montrer que l'Union européenne, à travers les fonds structurels, dispose d'instruments d'investissement public importants.

Il semblerait que le président Barroso fasse référence à des crédits non programmés, mais pourtant déjà répartis entre les États et affectés à des programmes opérationnels. Je doute de l'intérêt d'une réorientation de ces crédits. Cela risque de bouleverser la programmation des fonds sans pour autant être bénéfique sur le terrain. De plus, je rappelle que les fonds structurels interviennent déjà massivement en faveur des PME et de l'emploi des jeunes. Cela doit d'ailleurs rester une priorité pour la prochaine période de programmation.